Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais m'associer aux compliments qui ont été adressés à notre collègue et également vous remercier, vous féliciter, Monsieur le Commissaire, pour tout le travail que vous faites pour la stabilité. Voici un dossier qui a pour objet le mécanisme d'assistance financière en cas de difficultés ou de menace grave pour la balance des paiements des États dont la monnaie n'est pas l'euro.

D'abord sur les pays de la zone euro. Nous avons un traité international entre les États, qui est le mécanisme européen de stabilité.